Sporazum o strateškem partnerstvu, za katerega potekajo intenzivna pogajanja vzporedno s sporazumom o gospodarskem sodelovanju, prostotrgovinskem sporazumu, je izraz skupne volje Evropske zveze in Japonske. Oba partnerja globalne pomembnosti, ki se zavedata pomena globalnega in regionalnega miru, drugih globalnih izzivov ter svoje odgovornosti v zvezi s tem, želita močno nadgraditi dobro razvijajoče se sodelovanje, utemeljeno na skupni deklaraciji iz leta 1991 in akcijskega načrta iz leta 2001. Sporazum o strateškem partnerstvu je zavezujoč sporazum, ki se nanaša na politična, globalna in sektorska področja sodelovanja. Določbe tega sporazuma bodo postavile trdne temelje za bodoče globlje in širše sodelovanje na področju političnega dialoga, človekovih pravic, varnostnih vprašanj, kot so obvladovanje kriz, neširjenje orožja za množično uničevanje in boj proti terorizmu

sodelovanje na področjih sodstva, svobode in varnosti kibernetski kriminal, boj proti mednarodnemu kriminalu, migracije in azil in sodelovanje na področjih raziskav, inovacij, vesolja ter izobraževanja in kulture.

Strateško lahko sodelujejo samo partnerji, ki zares delijo temeljne vrednote, načela in skupne interese. Zato je pomembno, da oba partnerja s skupnim jezikom izrazita na kredibilen način, sledeč svojim demokratičnim izhodiščem, vse tisto, s čimer se bosta zavezala za bodoče skupno sodelovanje. Poročilo pozdravlja sklenitev sporazuma in doslej opravljeno delo ter se zavzema za nadaljevanje projekta z ambiciozno dinamiko. Štirje krogi pogajanj so dali dovolj podlage, da Evropski parlament izrazi odnos do nastajajočega sporazuma. V njem ne vidimo samo priložnosti za sodelovanje najodgovornejših inštitucij z obeh strani, pač pa izredno pomembno spodbudo tudi za zbliževanje med državljani obeh strani. Ta sporazum izraža v prihodnost usmerjeno ambicijo obeh partnerjev, zato se v poročilu, ki v Odboru za zunanje zadeve ni doživelo glasu proti, ne ukvarjamo z vprašanji preteklosti, niti s specifičnimi aktualnimi vprašanji, ki zadevajo tretje strani. V tem duhu se zahvaljujem poročevalcem v senci in vodji delegacije za Japonsko gospodu van Baalenu, kot tudi njenim posameznim članom za sodelovanje in koristne konzultacije. Posebej bi se rad zahvalil njegovi ekscelenci veleposlaniku Japonske pri Evropski zvezi gospodu Kožiru Šiožiriju in njegovim sodelavcem za intenzivno sodelovanje. Zahvala gre tudi glavnim pogajalcem za strateški sporazum in njihovim sodelavcem na obeh straneh. Glede amandmajev, ki so se pojavili v zadnjem trenutku, menim, da niso potrebni potrditve, ker smo dosegli tako stopnjo enotnosti v Odboru za zunanjo politiko.